Dincolo de faptul că este o temă care nu a adus foarte multe lucruri noi în acest raport de inițiativă, cred că sunt câteva recomandări care mi se par foarte importante în ceea ce privește opțiunea noastră de a implica femeile într o economie verde, opțiune care este una ipotetică pentru că, din păcate, nici economia verde nu este regula, și nici prezența femeilor în această economie nu constituie, de asemenea, o regulă. Dar solicitarea către Comisie pentru a provoca egalitatea de gen în regulile de acces la fondurile europene, la Fondul Social European, la Fondul Regional European este, cred, una dintre soluțiile pentru a promova femeile în acest tip de economie. De asemenea, formarea profesională continuă și cu o componentă de mediu în această formare profesională ar constitui o a doua soluție și, în final, perspectiva de gen în implementarea directivelor europene ar trebui luată în considerare atunci când statele membre implementează în legislația proprie această opțiune.